Súčasťou nového mandátu je aj navýšenie rozpočtovej záruky Európskej investičnej banky, ktorá pokrýva riziká štátneho alebo politického charakteru spojené s operáciami Európskej investičnej banky mimo Európskej únie. Pri takýchto aktivitách je nesmierne dôležité dbať na rozpočtovú striedmosť a internú disciplínu, aby finančné prostriedky vložené do aktivít na podporu politických cieľov Európskej únie priniesli aj primerané, finančným objemom zodpovedajúce výsledky. Preto je potrebné mať k dispozícii dobrý a prehľadný mechanizmus kontinuálneho monitorovania podporovaných aktivít.